Treba pohvaliti ponašanje političkih stranaka nakon nedavnih parlamentarnih izbora i mirne predaje vlasti, ali i pozvati na nastavak istog odnosa kako bi se uspostavio iskreni politički dijalog, te ostvarila konstruktivna suradnja među svim uključenima. Pristupanje Uniji mora biti sveobuhvatan proces koji osim političkih stranaka uključuje i civilno društvo.

Pozdravljam napore i doprinos albanskih institucija u jačanju regionalne i međunarodne policijske suradnje oko problema krijumčarenja, ali ujedno naglašavam potrebu za provođenjem dodatnih reformi u borbi protiv organiziranog kriminala. Zaključno, vjerujem da će Albanija zadržati svoj konstruktivan položaj i u regiji, kontinuiranom komunikacijom s ostalim zemljama zapadnog Balkana, razmjenjujući znanje i iskustva stečenih tijekom njihovih EU integracijskih procesa, te na taj način pridonijeti intenziviranju suradnje i dodatnoj stabilizaciji regije.